misjach i partnerstwie ze względu na brak pomostu pomiędzy wideningiem a działaniami horyzontalnymi. Dlatego konieczne jest myślenie przyszłościowe. Chodzi o plan wychodzenia krajów z tego pakietu wideningowego. Otóż takim rozwiązaniem byłoby wpisanie procentowego celu politycznego do budżetu programów Horyzont Europa przeznaczonego dla tych krajów, które biorą w tym programie rozszerzającym

Rozwiązanie to gwarantowałoby, że w procesie implementacji programu Komisja Europejska musiałaby uruchomić mechanizmy prowadzące do realizacji tego celu.